Ich muss Ihnen aber für dieses Haus nochmals zwei Dinge sagen. Es war erstens ein Fehler, dass Sie das Europäische Parlament von vornherein nicht eingeladen haben. Zweitens, die Legitimiertheit, auch für die Zukunft Europas zu sprechen, ist für das Europäische Parlament größer als für die Europäische Zentralbank. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Präsident des Europäischen Parlaments bei den Arbeiten in der Zukunft gleichberechtigt eingeladen wird. Wie wir auf der Arbeitsebene arbeiten, können wir miteinander abstimmen, aber ich sage Ihnen nicht für mich persönlich, sondern für dieses Haus, es ist nicht hinnehmbar, dass es zwei verschiedene Sorten europäischer Institutionen geben soll die, die da zusammensitzen, und wir.